Ja, hvala lepa še enkrat. Zdaj, kar se tiče študije, je zelo odvisno, kdo to študijo naredi. Ali jo naredi industrija ali pa imamo res neke, neodvisne, študije. Dobro veste, da zdrav človek ima tisoč želja, bolan človek ima samo eno željo. V tej državi bi si morali želeti, da bi imeli čim več zdravega, prebivalstva, čim manj zdravstvenih težav, da bi imeli naši, državljani. Zdravje je le naše največje, bogastvo, zdravje bi moralo biti vedno na prvem mestu, zato se mi zdi še kako pomembno, da bi o tej temi, opravili razpravo na eni izmed, v skladu s poslovnikom na eni izmed, prihodnjih, sej. Hvala lepa.